virðulegur forseti við ræðum störf og stefnu forsætisráðherra um störf og stefnu ríkisstjórnarinnar frá því að þingkvöldi lauk í júní síðastliðinn hafa margir atburðir gerst sem gáfu ríkisstjórninni tækifæri til að stíga fram úr því skuggahorni sem hún hefur haldið sig í þegar almannahagsmunir eru annars varar því miður hefur ríkisstjórnin þó kosið í staðinn að standa áfram vörð um hagsmuni fjármagnseigenda í stað hagsmuna almennings í flestum málum til að reyna að fegra þetta afleita framferði er nú gripið til flókins ráðherrakapals til að halda friðinn á stjórnarheimilinu fyrst og fremst nýtilkynntar breytingar á ríkisstjórninni munu þó ekki breyta neinu og eru í raun ekkert annað en stjórnskipuleg útfærsla á kennitöluflakki aðferð sem alþekkt er í viðskiptalífinu skipt er um kennitölur á ráðherraembættum og skuldirnar skildar eftir á gömlu kennitölunni sem almenningur þarf svo að greiða samanber afglöp fyrrverandi efnahags og viðskiptaráðherra vegna myntkörfulánanna og nýrri kennitölu eins og flaggað að einhvers konar nýju upphafi með þessu er ég þó ekki að lasta hina nýju ráðherra sem ég óska til hamingju með upphefðina þeir eru í einhverjum skilningi orðsins réttir menn á réttum stað þeir munu þó því miður fljótt gleyma því að þeir eru bara áfram peð í valdatafli stjórnmálaflokka hverra eðli og tilgangur er að viðhalda sjálfum sér umfram allt annað í því samhengi er ráðherratitill því lítið annað en hégómi einn í janúar tvö þúsund og níu mættu þúsundir íslendinga fyrir utan alþingishúsið í hádegishléi sínu til að mótmæla sitjandi ríkisstjórn hverra sumir ráðherrar og stjórnarþingmenn eru hér enn krafan var meðal annars víðtækar lýðræðisumbætur vegna þess að fólkið var búið að fá nóg af þingmönnum sem við fórum með það framselda vald sem þeim var dreift fyrir fólkið hafði sigur að lokum þegar ríkisstjórnin hrökklaðist frá eftir sex sólarhringa stofnuð var minnihlutastjórn og boðað til þingkosninga í þeim kosningum voru loforð um lýðræðisumbætur mjög algeng og hátt á blaði hjá öllum stjórnmálaflokkum og var framboð borgarahreyfingarinnar síðar hreyfingarinnar sem hefur það markmið sem kjarnann í sinni stefnuskrá því miður hefur orðið lítið um efndir síðan ný ríkisstjórn tók við þótt lög hafi verið samþykkt um stjórnlagaþing og með því fyrirheit um nýja betri og lýðræðislegri stjórnarskrá þá hefur tregða alþingis og þeirra flokka sem standa að ríkisstjórninni ekki leitt til samþykkis frumvarps um þjóðaratkvæðagreiðslur sem fyrst borgarahreyfingin og síðar hreyfingin hafa lagt fram tvisvar frumvörp hæstvirtur forsætisráðherra sjálfs um persónukjör hafa heldur ekki náð fram að ganga vegna andstöðu innan eigin þingflokka þar er á ferð sama sagan og endranær það er að þingmenn hugsi fyrst fremst um sjálfa sig og sín sæti svo flokkinn og svo kannski almenning frumvarp hreyfingarinnar um fjölgun í sveitarstjórnum náði heldur ekki fram að ganga en í meðferð þess í þinginu kom hins vegar skýrt fram að skoðun fjölda þingmanna á lýðræði er hreint út sagt alveg stórfurðuleg stórkostlegust eru þó ummæli hæstvirts fjármálaráðherra í sex greina bálki sem hann birti nýlega um að lög um þjóðaratkvæðagreiðslu hefðu tekið gildi og kalli búsáhaldabyltingarinnar um lýðræðisumbætur hefði verið svarað þetta er einfaldlega ekki satt og þar má hæstvirtur ráðherra hafa skömm fyrir að vera ekki búinn að biðjast afsökunar og leiðrétta mál sitt virðulegi forseti vissulega er vonarglæta fólgin í lögum um stjórnlagaþing og því ferli sem drög að nýrri stjórnarskrá þurfa að fara í gegnum það er

upp ef niðurstaða stjórnlagaþingsins er ekki borin undir álit þjóðarinnar áður en alþingi fær niðurstöðuna til meðferðar ég hef nefnilega heyrt það á sumum þingmönnum að þeir geta varla beðið eftir því að fá að krukka í niðurstöður stjórnlagaþingsins og við vitum hvað það þýðir því er það einboðið og algerlega nauðsynlegt að útkoma stjórnlagaþingsins fari í dóm þjóðarinnar fyrst fari í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu grein fyrir grein samhangandi greinar svo alþingi sé ljós vilji þjóðarinnar áður en þingmenn og þau hagsmunaöfl sem stjórna sumum þeirra ná að læsa í hana tönnunum að öðrum kosti mun það samráð og sú samræða sem þarf að eiga sér stað milli þings og þjóðar ekki vera nema hjóm eitt virðulegur forseti á því þingi sem nú sér fyrir endann á eftir um tvær vikur hafa verið lögð fram mörg mál því miður hafa mörg merkileg mál ekki fengið þann framgang sem þau eiga skilið en þess í stað hafa ýmis afleidd mál ríkisstjórnarinnar náð fram mál sem ganga fyrst og fremst út á það að hæstvirtur forsætisráðherra geti hakað við hundrað mála listann sinn hér hefur ríkisstjórn sóað tíma þingsins og þingið beygir sig í duftið hér má nefna lög um dómstóla og skipan dómara sem eru blekking ein lög um umhverfis og auðlindaskatt frá síðustu fjárlagagerð sem fjármálaráðherra barðist fyrir en eru ekkert annað en neysluskattur á almenning þar er ísland sennilega eina landið í heiminum til að skilgreina auðlindaskatta með þessum fráleita hætti lög um siðareglur stjórnarráðsins hvers frumvarp var samið fyrir embættismenn um embættismenn og af embættismönnum þeim siðvönu og grandvöru mönnum sem stuðluðu að hruninu með aðgerðum sínum hér má og nefna frumvarp um stjórnarráð íslands sem allsherjarnefnd afgreiddi nýlega en það frumvarp gerir ekki ráð fyrir neinni hagræðingu neinni endurskipulagningu á vinnu né neinum sparnaði og varð á endanum ekki nema hálft frumvarp vegna andstöðu vinstri grænna við atvinnuvegaráðuneytið alvarlegast er þó frumvarp fjórflokksins um fjármál stjórnmálaflokka sem er nýafgreitt úr allsherjarnefnd í því frumvarpi er enn þá gert ráð fyrir nafnlausum framlögum til stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka sem og fjárframlögum frá fyrirtækjum frú forseti skýrsla rannsóknarnefndar alþingis sem virðulegur forseti lofaði svo mjög segir orðrétt um samspil peninga og stjórnmála með leyfi forseta eitt augljósasta tæki viðskiptalífsins til að hafa

leita þarf leiða til að draga skýrari mörk milli fjármálalífs og stjórnmála ekki er líðandi að gæslumenn almannahagsmuna gangi erinda einkafyrirtækja með þeim hætti sem gert var í aðdraganda bankahrunsins þrátt fyrir niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar og þrátt fyrir áköf andmæli fulltrúa hreyfingarinnar í allsherjarnefnd fékk þetta mikilvæga mál ekki efnislega umfjöllun í nefndinni og því var hafnað að fá gesti á fund nefndarinnar því var líka hafnað að bíða niðurstöðu þingmannanefndarinnar um málið fjórflokkurinn gæslufélag sinna eigin pólitísku hagsmuna hefur einfaldlega hafnað því að skýrsla rannsóknarnefndarinnar hafi eitthvað vægi þegar kemur að peningunum til þeirra eigin flokka peningaþörf flokkanna og þar með þingmanna flokkanna skiptir meira máli en gagnsæi og lýðræði menn gera hvað sem er til að geta verið áhrif í pólitík á ef flokkurinn skuldar eins og til dæmis framsóknarflokkurinn vel á annað hundrað milljónir sem skiptir máli ef þetta frumvarp verður afgreitt óbreytt sem lög þá mun áfram vera til staðar sama umhverfi og sama samspil peninga viðskiptalífs leyndar og stjórnmála og var fyrir hrunið og sem var sú eitraða blanda spillingar sem átti svo stóran þátt í því og þá má alþingi hafa skömm fyrir í kjölfarið munu svo þeir þingmenn sem hrökkluðust út af þingi vegna vafasamra fjármálatengsla þau illugi gunnarsson og þorgerður katrín gunnarsdóttir skríða aftur inn á þing eins og ekkert hafi í borist og bræðralag fjórflokksins mun taka á móti þeim aðrir lagsbræður þeirra þeir algerlega forhertu sem engu skeyta munu einnig sitja hér glaðhlakkalegir áfram það má þó háttvirtur fyrrverandi þingmaður samfylkingarinnar steinunn valdís óskarsdóttir eiga að hún hafi bæði siðvit til að hverfa af þingi og kjark til að loka á eftir sér hafi hún þökk fyrir það frú forseti skuldavandi heimilanna er enn aðalvandamálið í íslensku samfélagi og þar hefur ríkisstjórnin því miður brugðist illa eina ferðina enn gengistrygging lána hefur verið að hluta til dæmd ólögleg og samdi af henni gagnvart fjármálamarki fjármagnseigenda sem ríkisstjórninni er svo umhugað um það má þó ríkisstjórnin eiga að hún var ekki lengi að vakna og ganga erinda fjármálafyrirtækjanna hjartkæru og hafa ráðherrar hennar meira að segja linnulítið reynt að hafa áhrif á hæstarétt íslands og dómsúrskurði hans með málflutningi sínum komið hefur í ljós að innan stjórnsýslunnar voru til að minnsta kosti þrjú lögfræðiálit síðan á vormánuðum tvö þúsund og níu sem öll voru á lasta veg það er að gengistrygging lána væri ólögleg samt ákváðu stjórnsýslan og ráðherra efnahagsmála að gera ekkert í málinu og þegja það frekar í hel með mismunandi málflutningi hálfsannleik og undanslætti í því efni var þessi þingsalur ekki einu sinni vettvangur sannleikans þrátt fyrir að þúsundir manna og kvenna væru með gengistryggð lán og vitað væri að fjármálafyrirtæki gengu fram af mikilli hörku með aðfarar og gjaldþrotabeiðnum gerðu efnahags og viðskiptaráðuneytið og stjórnsýslan ekkert þrátt fyrir að vitað væri að fjöldi fólks væri að missa heimili sín og landflótti væri vegna fjárhagsvandræða gerðu efnahags og viðskiptaráðuneytið og stjórnsýslan ekkert þá hafa fundir efnahags og skattanefndar og viðskiptanefndar með hlutaðeigandi ráðherrum og stofnunum einfaldlega staðfest að það hvarflar ekki að þeim hvorki ráðherrunum né stofnununum hverjir hagsmunir almennings gætu verið í þessum málum hvað þá heldur að það þurfi að gæta þeirra frú forseti þetta aðgerðarleysi hverrar afleiðingar hafa meðal annars leitt til hörmunga sem aldrei verða afturkallaðar er algerlega ófyrirgefanlegt svona ráðslag og